Cette première étape dans les négociations n'est pas une fin en soi, c'est une clarification, mais beaucoup reste à faire. Je salue le travail effectué par la Commission sous la responsabilité de Michel Barnier. Malgré une impréparation initiale manifeste et un manque de clarté régulier des dirigeants britanniques, notre négociateur a su maintenir un cap, imposer un calendrier et défendre nos lignes rouges, et je voudrais dire à ce stade ou lui redire toute notre gratitude et notre reconnaissance. Des garanties sont aujourd'hui sur la table préserver les droits des citoyens européens au Royaume Uni et ceux des Britanniques dans l'Union européenne, règlement complet des engagements financiers du Royaume Uni et aucune frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Il n'y a jamais de bon divorce, certes, mais voyons l'aspect positif le choix souverain du peuple britannique a servi d'électrochoc pour renforcer l'unité au sein de l'Union européenne, et c'est en étant unis que nous devrons faire de la deuxième phase des négociations une étape au service des intérêts européens. En matière de commerce, par exemple, nous devons être vigilants. Dans des secteurs stratégiques, à l'heure où les Britanniques devront nécessairement reconstruire leur attractivité commerciale auprès du monde entier, le Royaume Uni ne devra pas servir de cheval de Troie aux investissements étrangers. Alors, de notre côté, maintenons nos efforts. Le rapport que je porte au Parlement pour une meilleure surveillance des investissements étrangers viendra ici compléter le travail effectué pour réformer notre méthodologie antidumping et pour moderniser nos instruments de défense commerciale. Dans cette négociation inédite, parce que le chemin est encore long, ne baissons pas la garde et continuons à défendre les intérêts des Européens avec pragmatisme et détermination.